Professor Singh, ein politischer Dissident, ging nach Deutschland, um politisches Asyl zu beantragen, nachdem sein Vater von der Punjab Polizei entführt und seine Familie immer wieder gequält und gefoltert worden war. Nach erfolglosem Asylantrag in Deutschland wurde er auf der Grundlage, dass er nichts zu befürchten hätte, nach Indien abgeschoben. Bei seiner Ankunft in Indien wurde er festgenommen und sitzt seitdem im Gefängnis. Zehn Jahre in Einzelhaft, täglich davon 22 Stunden in einer 9 mal 7 Meter kleinen Zelle. Die psychische Verfassung des Professors hat sich über die Jahre verschlechtert. Später entschieden die deutschen Gerichte, dass er nicht hätte abgeschoben werden dürfen, dass sein Leben in Indien in Gefahr wäre. Ich appelliere nachdrücklich an die indische Regierung, Professor Singh und auch all die anderen Menschen, die noch in der Todeszelle einsitzen, nicht hinzurichten und ihre Todesurteile in Haftstrafen umzuwandeln.